Pani wiceprzewodnicząca Mogherini powiedziała, że od dawna było wiadomo, co dzieje się w Libii, nie trzeba było oglądać CNN. Więc pytanie Co przez ten cały czas robiliśmy? Ja pamiętam, że ponad dwa i pół roku temu Rada Europejska mówiła o tym, że rozpoczniemy walkę z nielegalnym przemytem ludzi. I czyż nie tolerancja dla tego procederu, czyż nie działalność flotylli Sorosa powodowała, że ci ludzie gdzieś w głębi Afryki byli zachęcani do tego, żeby wyruszyć w drogę do tej libijskiej pułapki? Dzisiaj rzeczywiście potrzebne są praktyczne kroki pomocowe i dobrze, że o nich rozmawiamy. Ale jeżeli naprawdę nie przywrócimy odpowiedzialności również odpowiedzialności politycznej w działalności Unii Europejskiej, to takie tragedie będą zmieniać miejsce, ale będą się mnożyć.